virðulegur forseti góðir landsmenn til hamingju ísland gæti stefnuræða hæstvirts forsætisráðherra heitið þetta árið eins og framlag annars fulltrúa sem við kusum hér um árið á öðru sviði þjóðlífsins og um ræðuna má það segja að það er ekkert nema gott og fallegt að hafa trú á landinu sínu en við íslendingar þurfum að gæta þess að hrópa ekki ísland best í heimi því að við höfum svo nýlega lært að ofmetnaður er falli næst

segir það beinlínis ákjósanlegt að búa langt frá öðrum löndum með skýr landamæri ein þjóð með sambærileg gildi þá minnir alþjóðasinnaður jafnaðarmaður á að enginn maður er eyland einhlítur sjálfum sér að sérhver maður er brot af meginlandinu og hluti veraldarinnar

mun aldrei skila okkur íslendingum öðru en höftum fábreytni og fákeppni en um það erum við forsætisráðherra sannarlega sammála að gríðarlegur árangur hefur náðst á síðustu árum þó að ég ætti ekki von á því að þurfa að segja um aukinn kaupmátt atvinnusókn og hagvöxt hægan hægan hæstvirtur forsætisráðherra við erum ekki að skila alveg svona góðu búi við höfum ekki náð svona langt það er enn þá mikið verk að vinna við þurfum innspýtingar við við megum ekki við því að afþakka erlenda fjárfestingu við megum ekki við því að skapa óvissu um stóra þætti í efnahag okkar fá lækkun á lánshæfismati okkar sem dregur úr líkum á nýjum fjárfestingum hér í landinu því að við þurfum innspýtingar við virðulegur forseti og sannarlega átti ég aldrei von á því að horfa hér á formann framsóknarflokksins skera niður hægri vinstri hvert framkvæmda og atvinnu skapandi verkefnið af öðru sem fráfarandi ríkisstjórn kom á eins og honum þyki að hún hafi verið allt of framkvæmdasinnuð og atvinnu skapandi nei en það er tilefni til að vera bjartsýn eftir fjögur ár í þrotlausum skattahækkunum og niðurskurði þá er núllinu loksins náð svigrúm í ríkisfjármálum hefur fólkið í landinu skapað með fórnum sínum og nú er í fyrsta skipti kosta völ við gátum valið það að halda veiðigjaldinu áfram og þá hefði engan niðurskurð þurft í velferðarþjónustu það sárgrætilega er bara að þegar við höfum náð þessum mikilvæga áfanga í ríkisfjármálunum þá er valið vitlaust það er ekki bara hörð hægri pólitík það er líka vond efnahagspólitík einhvern tíma sagði formaður framsóknarflokksins að maður sparaði sig ekki út úr kreppunni en framsóknarflokkurinn verður að ráða sínum næturstað

þá hvet ég þó til þess að við á alþingi tökum saman höndum þvert á flokka og leiðréttum þau augljósu mistök sem ríkisstjórnin hefur gert í málefnum landspítalans við skulum bara kalla það misskilning við skulum ekki hafa uppi neinn umkenningaleik nú þegar svigrúm hefur loksins skapast í ríkisfjármálum þá skulum við saman setjast og leita tekna til þess að efla spítalann án þess að það leiði til halla á fjárlögum það er til þess ætlast nú þegar svigrúm hefur skapast í ríkisfjármálum að við lyftum saman landspítalanum því að hann er dauðans alvara ég bið líka um stuðning við þingmál sem kristján möller mun fara fyrir af okkar hálfu í samfylkingunni um byggingu nýs landspítala virðulegur forseti það er sannast sagna algjörlega ófært að forsætisráðherra standi í veginum fyrir því að ráðist sé í þær skynsamlegu framkvæmdir sem getur aukið atvinnustigið sem er mikilvægt innlegg í að auka hér framkvæmdir sem bætir starfsaðstöðu heilbrigðisstétta aðstöðu sjúklinga eykur hagkvæmni í rekstri spítalans og framleiðni í landinu ég bið um að hér fái skynsemin að ráða að í þessum sal þrátt fyrir það að ríkisstjórnin hafi ekkert samráð haft þá átti stjórnarmeirihlutinn sig á því að það er samstarf og samvinna okkar hér sem er líklegust til þess að skila okkur árangri auka eindrægni í samfélaginu og traust á alþingi